50. výročí tibetského povstania aj z dôvodu, že čínske orgány sprísnili v poslednom čase bezpečnosť v Tibete a novinári a cudzinci majú zakázaný vstup do tejto oblasti. Dnešná rozprava v Európskom parlamente je posolstvom, že nás veľmi trápi situácia v Tibete, hlavne utrpenie a represálie voči nevinnému obyvateľstvu.

Výbor pravdy s cieľom zistiť, čo sa presne stalo počas rokovaní medzi Čínskou ľudovou republikou a vyslancami Jeho Svätosti dalajlámu. Vyzývam čínsku vládu, aby okamžite prepustila všetky osoby, ktoré sú stále zadržiavané iba preto, že sa zúčastnili na pokojnom proteste.